og það er von að fólk vilji vita hvar sá jarðskjálfti átti upptök sín hann átti að hluta til upptök sín erlendis það er dóminóáhrif bankar fara á hausinn annars staðar og það veldur því að íslenskir bankar

og fóru þar af leiðandi í greiðsluvandræði og síðan í gjaldþrot erlendis var fyrst mikil ofgnótt af peningum og síðan kom í kjölfarið mikill skortur og áhættufælni og lausafjárskortur og það er ein af ástæðunum fyrir þessum miklu hremmingum sem við höfum lent í en það er líka ástæða innan lands það er mjög mikil skuldsetning bæði bankanna skuldsetning bankanna var komin upp í fjörutíu milljónir á hvern íbúa á íslandi hundrað sextíu milljónir fyrir fjögra manna fjölskyldu voru að sjálfsögðu ekki ríkisskuldir heldur skuldir einkabanka síðan voru það líka jöklabréfin sem ollu miklum vanda

gamlar dyggðir eins og ráðdeild og sparsemi öryggi og lítil áhætta voru sem sagt gleymd ég ætla ekkert að skorast undan ábyrgð eins og háttvirtur síðasti ræðumaður ég ber ábyrgð á þessari stöðu vissulega ég sem þátttakandi í að semja þessi lög sem hafa brugðist ber á því ábyrgð ég ber líka ábyrgð á því að hafa ekki minnt nægilega mikið á þessar gömlu dyggðir og ekki staðið nógu hart í því sem ég sá að var afleiðing af gagnkvæmu eignarhaldi þannig að ég er ekkert að skorast undan ábyrgð alls ekki hvað er búið að gera það er búið að gera ýmislegt við settum neyðarlög og í kjölfarið var greiðslukerfum bankanna bjargað það má ekki gleyma því við vorum að bjarga greiðslukerfi bankanna þannig að fólk gæti notað debetkortin borgað fyrir matinn sinn olíuna og bensínið og allt það haldið við þjóðfélaginu þetta held ég að sé neyðarréttur það er neyðarréttur að gera þetta og öryggisatriði við erum búin að stofna nýja banka utan um innlendar kröfur og innlend innlán það er búið að gera það og það er búið að bjarga vonandi öllum innstæðum í landinu með þeim hætti þetta verður keypt út úr þrotabúinu á núll krónur það er að innlánin sem menn skulda og skuldir bankanna og útlánin til einstaklinga bílalán íbúðalán lán til fyrirtækja og sveitarfélaga og fleiri eru eignir bankanna og þessar eignir og skuldir eiga að standast á og með mjög skynsamlegum hætti þannig að það getur enginn mótmælt því að þetta hafi verið bönkunum við erum búin að sækja um aðstoð alþjóðagjaldeyrissjóðsins hann kemur með lánveitingu

ég skil rökin á bak við það þetta er svona gamaldags hagfræði sem gildir í venjulegu árferði en við erum ekkert með venjulegt árferði núna þetta er mjög óvenjuleg staða núna og ég held að hefðbundnar aðferðir dugi þar ekki þessi stýrivaxtahækkun hefur engin áhrif á aukningu sparnaðar eða skulda hér á landi reyndar herra forseti vil ég geta þess í leiðinni að október mun sennilega líða fæstum úr minni í framtíðinni og hann mun örugglega ganga inn í íslandssöguna sem sá mánuður sem íslendingar spöruðu mest og hafa aldrei sparað annað eins í íslandssögunni vegna þess að tekjurnar komu inn á reikningana fólk var ekki orðið atvinnulaust og útgjöldin nánast þurrkuðust út það var því mikill sparnaður bæði sem fólst í því að greiða upp skuldir og eins sem fólst í því að leggja inn við erum búin að það er sem sagt áætlun um að setja í gang gengismarkað með aðstoð eins alþjóðagjaldeyrissjóðsins og þetta verður allt saman upplýst á þriðjudaginn það er ekki hægt að upplýsa það fyrr því að stjórnin er ekki búin að samþykkja það hjá alþjóðagjaldeyrissjóðnum svo erum við búin að gera það líka að það er búið að setja í gang sérstakan saksóknara sem á að kanna ef eitthvað hefur verið misjafnt farið með hluti eitthvert glæpsamlegt athæfi í aðdraganda þessa og kannski aftur í tímann það er ýmislegt sem er eftir að gera og ég tel nokkur

hægist til bráðabirgða á þessu það þarf hugsanlega að taka einhver ákvæði samkeppnislaga úr sambandi tímabundið en það þarf að vera mjög ákveðið tímabundið síðan þurfum við að læra af mistökunum búa til hvíta bók sem ég held að sé mjög nauðsynlegt að alþingismenn komi að stjórnarandstaðan og stjórnarþingmenn ekki framkvæmdarvaldið þá lærum við af því hvað gerðist hvað fór úrskeiðis voru það lögin var það framkvæmdin hvað var það sem fór úrskeiðis síðan þurfum við að skoða afkomu ríkissjóðs og þar kemur vandinn mikli hækkum við skatta ég tel að það sé í lagi að hækka krónutölu skatta sem hafa setið eftir undanfarin ár það er fjöldinn af sköttum þar sem má hækka afleiðing af þeirri verðbólgu sem hefur verið svo megum við líka skoða að lækka laun opinberra starfsmanna bara hreinlega eins og er að gerast á almenna markaðnum að til dæmis laun sem eru yfir fjögur hundruð þúsund krónur það sem umfram er verði skert um tíu prósent það verði tillaga til opinberra starfsmanna það eru nefnilega í gangi ofurlaun hjá ríkinu líka

áratugum að núna þegar þarf að fara að skerða lífeyri frá almennu sjóðunum vegna áfalla á markaðnum kannski um tíu prósent vonandi ekki mikið meira fimmtán tuttugu prósent þá halda opinberir starfsmenn sínum réttindum að fullu en iðgjald ríkissjóðs það er skattgreiðenda þeirra sem lenda í áföllum vegna almennu lífeyrissjóðanna það er hækkað þetta er misrétti sem gengur varla upp og þetta þarf að skoða mjög nákvæmlega og það þarf sérstaklega að skoða kannski ofurlífeyrisréttindi sem eru í gangi í b deildinni svo þurfum við að skoða það alveg opið að selja einhvern af þessum þremur ríkisbönkum bara sem fyrst til þess að minnka áhættu ríkissjóðs og framlag í þá banka hver er framtíðin það er fyrst og fremst verkefni númer eitt er að semja við breta og hollendinga á þeim nótum að þjóðin geti undir því risið það þarf að kenna þessum mönnum sem eru að semja við okkur að það sé ekki skynsamlegt að leggja á íslendinga byrðar sem eru hærri en byrðarnar sem lagðar voru á þjóðverja eftir fyrri heimsstyrjöld og olli þar óðaverðbólgu gífurlegri fátækt massaatvinnuleysi og því að hitler komst til valda

sannfærður um það ég vil benda á það að með þessari aðferð sem búið er að gera lækka skuldir þjóðarinnar niður í einn fjórði úr fjörutíu milljónum á íbúa niður í kannski tíu milljónir á íbúa og það er ósköp viðráðanlegt viðskiptajöfnuðurinn og vöruskiptajöfnuðurinn verða báðir sennilega jákvæðir frá og með þegar gengið fer aftur í gang verður það jákvætt þegar búið er að ráða við jöklabréfin sem eiga eftir að gleyma út en um leið og búið er að ráða við þann stabba verður þetta jákvætt og þá verður meira framboð á erlendri mynt en krónum og gengið mun styrkjast verulega í kjölfarið en það er spurning hversu langan tíma það tekur að komast yfir þennan hjalla sem krónubréfin eru sterkur útflutningur mjög sterkur sem vonandi verður ekki bjagaður af hráefnisverði um heiminn því að það er að lækka núna ég ætla að vona að það verði stoppað tengist saman olíuverðslækkun og lækkun á álverði að það stoppi og hækki jafnvel aftur eitthvað ef það gerist erum við með mjög sterkan útflutning mjög mikið minni innflutning af því að þjóðin er búin að læra að spara og framtíðin er tiltölulega björt varðandi aðkomu

skilmálana er krónan bara ljómandi góð